Dziękuję za przyjęcie pytania. To zawsze jest miłe, jeśli można wywołać taką dyskusję. Pan rzeczywiście nakreślił bardzo ciemny obraz tego, co obecnie jest na Ukrainie, łącznie z tym, że nawet porównał Pan to do modelu chińskiego.